forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tuttugasta og þriðja júní tvö þúsund og ellefu hefur forseti óskað þess við heilbrigðisnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um embætti landlæknis forseti hefur einnig óskað eftir því við menntamálanefnd bréfi dagsettu tuttugasta og þriðja júní að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um lánasjóð íslenskra námsmanna þetta er í samræmi við reglur